dass wir diejenigen, die diese Milieus betreiben, als unerwünschte Personen des Landes verweisen. Aber das können wir nur mit Menschen, die keine Staatsbürger der europäischen Staaten sind. Das können wir nur mit Ausländern. Deshalb müssen wir auch an das Staatsbürgerschaftsrecht heran. Wir müssen auch wieder die Möglichkeit schaffen, dass wir Zugewanderten, die eingebürgert worden sind so wie diese Terroristen oder deren Söhnen die Staatsbürgerschaft entziehen können.